Madame la Présidente, merci de vos mots de bienvenue, et merci à chacune et à chacun d'entre vous de vos vœux et de vos encouragements. Comme vous l'avez compris je l'ai dit d'ailleurs devant le Parlement j'aborde cette nouvelle mission que m'a confiée le président Barroso avec beaucoup de détermination et de volontarisme.

Je pense qu'il y a des utopies créatrices, notamment quand il s'agit du projet européen. La question qu'a présentée très clairement M.

Mesdames et Messieurs, ne vous trompez pas!

Mais c'est bien d'une nouvelle approche dont je viens vous parler, et ce pour une raison très importante pour moi.

À l'heure actuelle, les États membres sont libres de choisir leur approche sur cette question, mais en conformité avec le Traité. Tous les États membres considèrent que les jeux d'argent doivent être réglementés avec précaution, compte tenu des risques qu'ils comportent pour la société et que, d'ailleurs, le rapport de M me Schaldemose que j'ai lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt décrit de manière extrêmement explicite. Le travail du Conseil a également mis en lumière la divergence significative des opinions, des traditions et des pratiques.

Je sais aussi que beaucoup d'États membres demandent la suppression du champ d'application de la proposition de directive sur les droits des consommateurs. Je confirme que la Commission n'exclut pas des solutions alternatives aux procédures d'infraction. Pour trouver le bon chemin, je vais présenter un document politique. J'ai moi même prononcé le mot livre vert mais j'ai besoin, pour cela, de vérifier le contenu et la programmation du programme de travail de la Commission et d'en parler avec mes collègues. Mais nous présenterons un document politique pour structurer les discussions futures sur cette question.

Il y a bien sûr la dimension économique, mais je répète qu'elle n'est pas la seule pour moi. Il y a d'autres sujets, graves, qui sont autant de défis d'intérêt général.

Paška je ne peux pas citer tous ceux qui sont intervenus mais j'ai bien noté ce qu'ont dit en votre nom les différents coordonnateurs de vos groupes. L'une de ces questions, l'un de ces challenges, c'est la criminalité transfrontalière. Peut on combattre cette criminalité sans une approche européenne? Je pense que c'est impossible. De plus, si nous n'adoptons pas une approche européenne pour les jeux d'argent en ligne, nous n'avancerons pas vers un marché intérieur pour le commerce électronique. Et, concernant les jeux en ligne, il faudra, au minimum, renforcer la coopération entre les autorités nationales de contrôle des jeux en Europe. C'est d'ailleurs bien l'un des sujets qui est étudié par le groupe de travail du Conseil, et voilà pourquoi, sur ce sujet comme sur d'autres, la Commission va travailler avec les États membres.

cette consultation pour une meilleure coordination européenne. En tout cas, c'est ce que je vais proposer à mes collègues commissaires dans les jours qui viennent.

Naturellement, dans les sujets de société, il y a la question de l'addiction qui est extrêmement importante et qui a été relevée par votre rapport et il y a la question des mineurs. Il faut mettre des limites strictes pour que les mineurs ne puissent pas jouer tous les États membres travaillent sur cette question, mais en ordre dispersé. Voilà pourquoi je pense, sur ce point, qu'il faut une coordination européenne. Pour bien agir, il faut d'abord bien comprendre, et c'est aussi pourquoi je relève la demande de plusieurs d'entre vous, au delà des chiffres qui ont été cités tout à l'heure, pour que le document politique de la Commission comporte des chiffres et des statistiques fiables.

d'abord un diagnostic le plus juste possible sur toutes ces questions. Un dernier mot, Madame la Présidente, sur un sujet qui est aussi lié à cette question des jeux, et qui est le financement du

Je sais donc que l'organisation de grands événements sportifs coûte de l'argent et que, quelque part, les circuits de financement sont liés aux

La Commission est en train de faire une étude sur le financement du sport pour mieux comprendre toutes ces préoccupations il y aura d'ailleurs une conférence qui se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles et dans le document politique que je vous présenterai, nous ferons aussi état de ces circuits de financement des événements et du sport par les jeux. Mesdames et Messieurs, je vous ai écoutés très soigneusement et je vous remercie beaucoup de la diversité et de la qualité de vos interventions. Je continuerai de vous écouter. Je vais consulter, au delà et avec le Parlement, toutes les parties concernées.